Poštovani predsjedavajući, mislim da je ova Konferencija o budućnosti Europe fantastična prilika da čujemo kakvu zaista Europu građani žele. Ono što je važno iz njihovih potreba, iz njihovih želja, mi ćemo doći do ideje koju trebamo napraviti, a to je kako promijeniti, kako reformirati ovu Europu. Postavlja se pitanje kako ćemo moći mjeriti uspjeh Konferencije. Mislim da na dva načina. Prvi definitivno jesu zaključci koje će trebati provesti, a drugo je broj građana koji će se uključiti u tu konferenciju. Zato je važno maksimalno motivirati građane, zato je važno nadoknaditi im troškove putovanja, ali i uključiti nevladine udruge, uključiti maksimalno sve zainteresirane strane i ne pitati građane jednom u pet godina kakvu Europu žele, već sada u sljedeće dvije godine maksimalno im dati glasa, a nakon toga djelovati.